O problemă deosebită cu care se confruntă agricultorii este cea a distribuției neloiale a profiturilor în cadrul lanțului alimentar, lucru care afectează existența veniturilor adecvate pentru agricultori. Există un număr mare de exploatații agricole de semisubzistență care produc în principal pentru consumul propriu, dar și foarte puțin pentru piață. Lipsa eficienței, procentul mare de consum propriu din producția acestora, precum și lucrătorii pe cont propriu din sectorul agricol, reprezintă caracteristicile principale ale acestui tip de agricultură. În aceste condiții există exploatații agricole care nu vor putea să beneficieze în mod eficient de sprijinul oferit prin politica agricolă comună. Având în vedere că agricultura este unul din sectoarele cele mai afectate de criza economică, Comisia Europeană trebuie să prevadă și să asigure măsuri de stimulare a agricultorilor pentru realizarea de producții durabile și etice, dar și pentru a compensa investițiile realizate, în acest mod realizându se un echilibru pentru îmbunătățirea funcționării lanțului de aprovizionare cu alimente în Europa.